Testele de stres sunt importante pentru evaluarea sănătății sistemului bancar, dar sunt necesare două condiții, și sunt esențiale. În primul rând, asigurarea calității acestor teste și a acurateței procesului de evaluare propriu zis. Aș dori să menționez că băncile au avut modele de business diferite în diferite țări. În România, ca și în alte țări, băncile nu au fost implicate în tranzacțiile cu active toxice, în schimb, au practicat, însă, o creditare expansionistă bazată pe resurse externe atrase pe termen scurt

Rezultatele au fost însă aceleași pierderi, o vulnerabilitate deosebită creată în țările respective și, evident, o lipsă de responsabilitate pentru managementul riscurilor.